Voilà pourquoi il nous semble qu'il est important de pouvoir prendre une décision dès maintenant dans le cadre de cette réforme sur une généralisation de ces critères à l'échelle européenne.

de contractualisation et donc des éléments de sécurité pour les producteurs, en rapport avec les sucreries et avec ce qui se passe sur le marché. Pour le secteur laitier, vous le savez, la décision d'éliminer les quotas laitiers a été prise depuis longtemps.

On a proposé le paquet laitier. Certains d'entre vous disent que le paquet laitier n'est pas suffisant.

Si l'Europe s'est engagée dans la négociation commerciale, c'est aussi pour renoncer à ce type d'instruments qui peut affecter la capacité des pays en développement à développer leur production.

réforme. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur la Commission pour qu'une discussion constructive soit